Niedopuszczalnym jest, aby kraj pretendujący w przyszłości do członkostwa w Unii Europejskiej, obierający proeuropejski kierunek swojego dalszego rozwoju, nie spełniał podstawowych norm demokratycznego państwa prawa.

Rzuca to cień na dalszy proces stowarzyszeniowy Ukrainy z Unią Europejską. Jeżeli Ukraina nie zmieni swojej mało wiarygodnej polityki, dalsze rozmowy stoją pod znakiem zapytania, o co już apeluje wielu zaniepokojonych tymi wydarzeniami przedstawicieli Unii Europejskiej, a także tej Izby. Przypomnę rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku, która w punkcie A mówi, że Unia Europejska sprzyja stabilnej i demokratycznej Ukrainie, która przestrzega zasad praworządności, ochrony mniejszości oraz praw człowieka, a także gwarantuje prawa podstawowe, mając na uwadze rzetelne, bezstronne i niezależne procesy prawne. Są to niezbędne warunki dalszego rozwoju stosunków między Unią Europejską a Ukrainą.